virðulegur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer þrjátíu og fjögur nítján hundruð fjörutíu og fjögur um þjóðfána íslendinga og ríkisskjaldarmerkið með síðari breytingum frumvarpið var lagt fram á síðasta þingi en hlaut ekki afgreiðslu frumvarpið er nú endurflutt með tveimur breytingum sem gerðar hafa verið með hliðsjón af breytingum sem meiri hluti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar alþingis lagði til á síðasta þingi í grunninn er frumvarpið hins vegar byggt á þingmannafrumvarpi silju daggar gunnarsdóttur og fleira sem alþingi samþykkti á fundi sínum sextánda maí tvö þúsund og fjórtán að vísa til ríkisstjórnarinnar með

þjónustu og er lagt til að heimilt verði án sérstaks leyfis að nota fánann við markaðssetningu vöru og þjónustu sem er íslensk að uppruna orðalagið íslensk að uppruna er nýtt í lögunum

samkvæmt þeirri skilgreiningu er meginreglan sú að varan telst íslensk að uppruna ef hún er framleidd hér á landi úr innlendu hráefni að uppistöðu til með innlendu hráefni er átt við hvers kyns hráefni sem ekki er innflutt svo sem íslenskar landbúnaðarafurðir íslenskar sjávarafurðir það er afurðir af íslandsmiðum sem landað er hér á landi eldisfisk íslenskt grænmeti og aðrar jurtir sem ræktaðar eru hér á landi einnig hvers kyns jarðefni sem numin eru hér á landi íslenskt vatn og svo framvegis

í fyrsta lagi ef um er að ræða hefðbundna íslenska matvöru eða vöru sem á sér langa framleiðslusögu hér á landi í öðru lagi vegna hönnunar vöru og í þriðja lagi vegna hugverka hvað gerðar hefðbundna íslenska vöru og vöru með langa framleiðslusögu hér á landi þá er lagt til að varan teljist íslensk að uppruna í skilningi laganna ef hún hefur verið framleidd hér á landi í að minnsta kosti þrjátíu ár undir íslensku vörumerki jafnvel þó hún sé framleidd úr íslensku hráefni að stórum hluta eða öllu leyti og að sama skuli gilda um matvöru sem framleidd er samkvæmt íslenskri hefð svo sem kleinur laufabrauð og svo framvegis hvað hönnunarvörur varðar þá er lagt til að slík vara teljist íslensk að uppruna ef hún er hönnuð af íslenskum aðila undir íslensku vörumerki

þetta á þó ekki við ef um er að ræða hráefni sem er eðlislíkt innlendu hráefni sem telst hafa séríslenskan uppruna einkenni eða eiginleika dæmi um slíkt hráefni væri íslenska ullin

að snið og munstur lopapeysu svo dæmi sé tekið sé hannað af íslenskum aðila heldur getur lopapeysa aðeins talist íslensk að uppruna ef hún er framleidd úr íslenskri ull loks er kveðið á um að hugverk teljist íslensk að uppruna ef þau eru samin eða sköpuð af íslenskum aðila með íslenskum aðila í frumvarpinu er átt við einstaklinga og lögaðila með íslenskar kennitölur þau sjónarmið sem búa að baki frumvarpinu lúta fyrst og fremst að því að neytendur geti þegar um er að ræða vöru sem merkt er íslenska þjóðfánanum treyst því að hún sé í raun íslensk að uppruna í þeim skilningi sem kveðið er á um í frumvarpinu enn fremur að þeir sem setja slíka vöru á markað og vilja koma íslenskum uppruna vörunnar á framfæri með skýrum hætti til dæmis til að ná athygli erlendra ferðamanna geti merkt hana þjóðfána íslendinga má ætla að slíkar merkingar geti þjónað mikilvægu hlutverki við markaðssetningu bæði hér heima og erlendis eins og áður segir er lagt til að almenn leyfisskylda fyrir notkun fánans í markaðsskyni verði aflögð en í stað þess verði byggt á eftirliti sem fram fari með þeim hætti sem lýst verður hér á eftir samkvæmt áttundu grein núgildandi laga um þjóðfánann og ríkisskjaldarmerkið fer um rannsókn mála vegna ágreinings um rétta notkun þjóðfánans að hætti sakamála en úrskurðarvaldið er hjá forsætisráðuneytinu í frumvarpinu er lagt til að annar háttur verði hafður á varðandi eftirlit með notkun fánans við markaðssetningu við vöru og þjónustu samkvæmt tólftu grein laganna og er lagt til að neytendastofu sem starfar samkvæmt lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu verði falið eftirlit á því sviði

að einungis þeir sem með réttu er heimilt að nota þjóðfánann í markaðsskyni komist upp með þá notkun er talið að neytendastofa sé best til þess fallin að halda uppi slíku skilvirku eftirliti og er lagt til að sömu reglur gildi um eftirlit stofnunarinnar að því er varðar málsmeðferð úrræði og viðurlög sem og um kærurétt eða áfrýjunarrétt neytendamála og almennt gildir um eftirlit stofnunarinnar samanber ákvæði laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu við samningu frumvarpsins var haft samráð og óskað umsagna frá innanríkisráðuneytinu

hafa er ljóst að það er almennur stuðningur meðal hagsmunaaðila við breytingar í þá veru sem lagðar eru til í frumvarpinu þá liggur fyrir jákvæð afstaða neytendastofu til þess aukna eftirlitshlutverks sem henni er falið samkvæmt þessu frumvarpi virðulegi forseti ég legg til að